Y también quiero saludar a un grupo de paisanas y paisanos de Argamasilla de Alba, con su alcalde a la cabeza.